Monsieur le Président, je voudrais à mon tour, en tant que rapporteur fictif de mon groupe, remercier le rapporteur des conditions de travail que nous avons pu avoir avec lui sur ce dossier.

On a déjà parlé de la Chine.

Imaginons un instant que certaines régions à l'agriculture très intensive se trouvent privées pendant huit jours d'importation de soja.

Il y a urgence à redévelopper ces productions sur notre territoire.